Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Frau Staatssekretärin! Ich sage das gerne noch einmal, was ich schon beim letzten Mal über Albanien gesagt habe Es ist erstaunlich, wie positiv sich das Land in den vergangenen zwei Jahrzehnten entwickelt hat. So sind zu Beginn der 90er Jahre noch Tausende über das Mittelmeer nach Italien geflüchtet. Heute ist Albanien ein ernst zu nehmender Beitrittskandidat der Europäischen Union. Gerade der jüngste Bericht stellt fest, dass das Land Fortschritte macht, was die politischen Kriterien und die fünf wichtigsten Prioritäten für die Aufnahme in die EU betrifft. Dennoch gilt für Albanien, was für alle EU Beitrittskandidaten ein Maßstab sein muss Die höchsten Standards müssen erreicht werden. Alle Zweifel müssen ausgeräumt werden, dass Albanien die notwendigen Reformen auch wirklich bis zum Ende führt. Und bevor es zu einer Erweiterung der Europäischen Union kommt, müssen wir uns ernsthafte Gedanken darüber machen, wie wir die europäischen Institutionen stärken, denn in einer größeren Union darf die Entscheidungsfähigkeit nicht eingeschränkt werden.